Hvala, gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Regijski park Škocjanske jame je pomemben člen globalne mreže zavarovanih območij. To območje je pomembno zaradi geoloških, geomorfoloških in hidroloških značilnosti Krasa, njegove biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter kulturne krajine na lokalni, državni in mednarodni ravni. Ima status širšega zavarovanega območja regijskega parka po slovenski zakonodaji, status varovanega območja po evropskem pravu, se pravi območje Natura dva tisoč in tri pomembne opredelitve na mednarodni ravni, to je svetovna dediščina Unesco, lokaliteta, biosferno območje. Program varstva in razvoja parka Škocjanske jame je po svoji vsebini načrt upravljanja zavarovanega območja, ki je programski akt, s katerim se določijo razvojne usmeritve, način izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja. V programu varstva in razvoja so določene podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju, ob upoštevanju potreb razvoja lokalnega prebivalstva. Program varstva in razvoja je podlaga za letne programe dela upravljavca parka Škocjanske jame. Jedro programa varstva in razvoja predstavljajo cilji varstva razvoja, ki so ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta, ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov, sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine, razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka in širjenja zavesti o parku, krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku, krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju. Znotraj ciljev so zastavljene naloge in aktivnosti parka Škocjanske jame, učinkovitost izvajanja programa varstva in razvoja pa se bo spremljala preko kazalnikov. Park Škocjanske jame v prihodnjem petletnem obdobju načrtuje cirka devetnajst milijonov od tega dva cela pet milijona iz proračuna Republike Slovenije, petnajst milijonov iz nejavnega vira javne službe, to so vstopnine, in ena cela pet milijona iz projektov strukturnih skladov in podobno. Hvala za vašo pozornost.